Doamnă președintă, stimați domni comisari, dragi colegi, evident că subiectul este interesant și important pentru toată lumea, evident că noi, ca parlamentari, suntem de acord, ca Parlament European, cu reducerea emisiilor, însă, așa cum s a mai spus aici, există nivele diferite de posibilități ale statelor membre și domnii comisari au subliniat aici avem nevoie de investiții în tehnologie, de investiții în infrastructură. Întrebarea mea către Comisie este dacă vrem să atingem aceste ținte și să nu rămână niște vise puse pe hârtie, cum gândiți în noul cadru financiar multianual să existe alocate resurse pentru a veni cu o tehnologie modernă, pentru a putea îmbunătăți infrastructura și pentru a putea să ajungem la aceste ținte care sunt, evident, benefice pentru umanitate?